Tisztelt képviselőtársak! Én tíz éve foglalkozom turizmus szakpolitikával otthon, Magyarországon, most pedig itt a Parlamentben a Tourism Task Force nak a vezetőjeként, koordinátoraként. Ez egy tökéletes anyag, de én megtanultam, hogy egy ilyen anyag annyit ér, amennyit abból utána végre tudunk közösen hajtani most itt az európai intézményekben. És az a problémám, hogy nem látja az Európai Bizottság, hogy milyen fajsúlyú kérdésről van szó.

Igaz e, hogy a fiatalok között 7 millió honfitársunk van, európai társunk, aki munka nélkül van?

És igaz e, hogy a turizmus az egyik legjobb munkaerő teremtő, munkahelyteremtő szektor?

Akkor miért nem mozdul meg a Bizottság végre, és miért nem hallgatja meg a képviselők véleményét?